Üdvözöljük a jelentést a szocialisták nevében, hosszas viták, egyeztetések, tárgyalások eredményeként.

Hatvan éve használjuk a nukleáris technológiát energiatermelés, gyógyszergyártás, tengeralattjárók vagy jégtörők vezetésére. Hatvan éve nem tudtunk hatékony válaszokat adni a veszélyes hulladékok kezelésére és hosszú idejű tárolására. Az irányelv csökkenti a politikai akadályokat, megteremti a pénzügyi feltételeket és a függetlenséget, ezért támogatjuk azt, még hogyha nem is minden elemével értünk egyet. Bár az energiatermelésről mást és mást gondolunk, a szennyező fizet elve alapján egyetértünk azzal, hogy az Európai Unióban keletkezett hulladékot itt kell tárolnunk még akkor is, ha esetleg a reprocesszing egy harmadik országban történhet. Támogatjuk, hogy a hulladékokat a minimálisra csökkentsük, és ha a kutatásfejlesztés eredményei lehetővé teszik, akkor további újrafeldolgozásukat is elvégezhessük, ezért a visszafordíthatóság elve kiemelten fontos számunkra.

Ezt mindenképpen garantálnunk kell, és ehhez szorosan kapcsolódik a dolgozók biztonsága, amely a hulladéktárolás során is kiemelt prioritás kell legyen, ugyanakkor fontosnak tarjuk megemlíteni, hogy a jelenlegi jogalap nem nyújt elegendő európai megoldást, hiszen nincs jogunk az együttdöntésre, éppen ezért fontosnak tarjuk, hogy a jövőben új jogalapot keressünk. És végül Európa élen kell járjon mind a szabályozásban, mind a tárolók megépítésében.